hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um faggildingu og fleiri á þingskjali númer fjögur hundruð og þrjú sem er þrjú hundruð sextugustu og fyrsta mál í frumvarpinu er lagt til að sett verði sérstök lög um faggildingu en nú eru ákvæði um faggildingu í lögum um vog mál og faggildingu númer hundrað nítján hundruð níutíu og tvö frá því að ákvæði um faggildingu voru fyrst sett í íslensk lög hefur orðið mikil þróun í löggjöf hérlendis og á sviði evrópuréttar stjórnvöld jafnt sem viðskiptalífið nota faggildingu í sífellt meira mæli sem aðferð til að veita formlega viðurkenningu á hæfni aðila til að framkvæma verkefni sem lög reglur eða innri gæðakerfi mæla fyrir um að undanförnu hafa kröfur verið að aukast á alþjóðavettvangi og ekki síst hjá evrópusamtökum faggildingaraðila um að tryggja verði að faggildingarstofur njóti óyggjandi trausts sem óháðir matsaðilar á hæfi þeirra sem sækja um faggildingu til hinna ýmsu verkefna faggildingarstofa má ekki stunda starfsemi sem hún metur aðra hæfa til að starfrækja á vettvangi faggildingarstofa í evrópu hefur á undanförnum árum einnig verið mælst til þess að í hverju ríki sé aðeins einn aðili sem hafi með höndum slíka starfsemi en í nokkrum ríkjum í evrópu hafa fleiri en einn aðili verið viðurkenndir til að starfa að faggildingu í hlutaðeigandi evrópuríki frá árinu nítján hundruð níutíu og tvö hefur faggilding verið í höndum löggildingarstofu og nú neytendastofu neytendastofa notar faggildar stofur til að sinna tæknilegu eftirliti í sínu umboði á sviði rafmagnsöryggis markaðseftirlits og lögmælifræði auk þess að reka kvörðunarþjónustu af framangreindum ástæðum þykir því nauðsynlegt að faggilding verði stjórnunarlega og fjárhagslega skýrt aðgreind frá starfsemi neytendastofu eða annarra eftirlitsstjórnvalda þar sem hætta kann að vera á hagsmunaárekstrum þannig sé tryggt að faggilding sé framkvæmd af óháðum þriðja aðila sem stundi ekki starfsemi sem hann faggildir aðra til að starfrækja í frumvarpinu er lagt til að einkaleyfastofu verði falið að annast faggildingu samkvæmt lögunum heppilegast er talið að starfsemin sé felld að annarri starfsemi á vegum undirstofnunar ráðuneytisins fremur en að mynduð sé sérstök stofnun eins til tveggja starfsmanna iðnaðar og viðskiptaráðuneytið hafði umsjón með því hvernig þróun faggildingarsviðs verður svo sem hvernig auðlindir og mannafli vegna starfseminnar verði tryggður og hvaða þjónustu einkaleyfastofa er skuldbundin til að inna af hendi gagnvart

hverju sinni og með hliðsjón af innheimtum tekjum faggildingarsviðs samkvæmt gjaldskrá verður einnig skilgreint í samvinnu við ráðuneytið hve stór hluti skuli í framtíðinni koma ár hvert úr ríkissjóði með þessu er tryggt faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði faggildingarsviðs

í frumvarpinu er gert ráð fyrir að faggilding verði að nokkru leyti sjálfbær en þó er þess ekki vænst að sértekjur geti staðið undir meira en sem nemur helmingi af rekstrarkostnaði gert er ráð fyrir að framlag úr ríkissjóði muni nema helmingi af rekstrarkostnaði miðað við núverandi umfang starfseminnar stefnt er að því að framlög ríkissjóðs minnki á næstu fimm til sex árum í samræmi við áætlanir um að fjöldi viðskiptavina muni aukast bæði vegna þróunar á eftirlitsstarfsemi hins opinbera svo og vegna þess að kröfur í viðskiptalífinu um faggildingu eru sífellt að aukast hæstvirtur forseti frumvarpið skiptist í fjóra meginkafla í fyrsta kafla er fjallað um gildissvið og skilgreiningar í öðrum kafla faggildingu framkvæmd faggildingar og fleiri þriðji kafli fjallar um tilkynnta aðila og samræmismat og í fjórða kafla eru ýmis ákvæði um þagnarskyldu viðurlög og gildistöku að svo stöddu tel ég ekki ástæðu til að rekja efni einstakra greina frumvarpsins ég vil þó taka fram að við samningu frumvarpsins hafði ráðuneytið meðal annars samráð við fjármálaráðuneytið einkaleyfastofu neytendastofu og seldi ráðgjafarnefnd opinberrar eftirlitsreglur drög að frumvarpinu í samræmi við ákvæði laga þar að lútandi í bréfi ráðgjafarnefndarinnar dagsett tuttugasta og níunda sept síðastliðinn segir að ekki sé gerðar athugasemdir við efni frumvarpsins eftirlitsnefndin leggur í bréfi sínu áherslu á að við mat á kostnaði við frmavkæmd laganna verði tekið fullt tillit til aukins mikilvægis faggildingarinnar og aukinna verkefna á var sviði þá vil ég sérstaklega taka fram að við gerð frumvarpsins var höfð góð samvinna við fulltrúa úr atvinnulífinu frasamtökum atvinnulífsins frá samtökum iðnaðarins og samtökum verslunar og þjónustu hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að fruvmarpinuv bæði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar